Monsieur le Président, chers collègues, la manière de procéder de la Commission est toujours la même. Premièrement, on fait miroiter les vertus d'un marché unique et de la concurrence 110 milliards d'économies pour le marché unique des télécommunications et une hausse du PIB de 5 jusqu'à 2020. Deuxièmement, au nom de la vertu du marché unique et de la concurrence, on casse les leaders étatiques nationaux et leurs fournisseurs, ou du moins on les affaiblit fortement, ainsi que leurs équipementiers.

Troisièmement, au nom de la compétitivité mondiale, on détruit les nouveaux et anciens acteurs pour obtenir une nouvelle concentration par une concurrence déloyale. Quatrièmement, on laisse entrer les puissances extérieures, car la Commission ne travaille pas pour l'Europe pensons à l'affaire Schneider pour qu'elles absorbent les leaders qui ont survécu et, si elles n'y arrivent pas, on met en place le traité transatlantique. Oui, il faut mettre fin au coût excessif de l'itinérance, mais il n'y a pas de miracle s'il y a moins de bénéfices, il y a moins d'investissement dans la recherche et l'innovation. La neutralité du net est une illusion si celui ci est dans les mains des États Unis et que ceux ci restent maîtres du réseau. Ce sont les États qui doivent rester garants de la législation et du service il faut un intranet européen s'appuyant sur des intranets nationaux pour l'indépendance et la résilience.